Na sliki je mlajši gospod, nasmejan, ima lepo frizuro, modre oči in malo brade. Na sliki je gospod srednjih let. Ima temne lase, nekoliko daljše, resen pogled z modrimi očmi in brado. Na sliki je gospod srednjih let, nekoliko krajšimi lasmi, močnimi obrvmi, črnimi očmi, resen, brez brade, z zanimivo frizuro. Na sliki je gospod starejših let, zelo nasmejan, izgleda dobre volje. Ima zelo močne sive obrvi, sive lase, po obrazu so mu vidne gube, precej lepe zobe. Je pa brez brade. Na sliki je gospa srednjih let, zelo nasmejana, lep nasmeh, bele zobe. Prijeten pogled, ravni lasje, modre oči in na sebi nosi uhane. Na sliki je gospod mlajših let z zanimivo frizuro, lepimi očmi, nasmejan, manjša brada, zanimiv pogled. Na sliki je zelo nasmejana gospa srednjih let. Ima zelo lepe trepalnice, poudarjen nasmeh z lepimi ličnicami, uhane, rjave lase, daljše, in zelo lepe bele zobe. Na sliki je gospa srednjih let z resnim pogledom, usmerjenim v en, v eno stran. Ima blond lase, uhane, našminkana, modre oči, zelo lepe trepalnice. Na sliki je gospod srednjih let z lepim nasmehom, belimi zobmi, brado. Ima očala, ki skrivajo njegov pogled. Z zelo simpatično frizuro. Na sliki je gospod srednjih let z lepim nasmehom in lepimi zobmi, ima brado. Zelo ozke oči, velike obrvi in črne lase.